Señor presidente, este es el mapa de la red prioritaria de transportes transeuropea propuesto por la Comisión Totalmente desequilibrado entre el corredor atlántico y el corredor mediterráneo. Más de mil trescientos kilómetros se han incorporado al corredor atlántico en España. Cero, al corredor mediterráneo. Ni la Comisión ni el anterior Gobierno de España, del Partido Popular, han priorizado las redes ferroviarias del Mediterráneo, aislando el puerto de Valencia, que es el principal puerto de España, concentra más del 40 del tráfico y es el primer puerto en contenedores del Mediterráneo. Por ello, reclamo a la Comisión, primero, que explique las razones y criterios técnicos utilizados para no incorporar el eje Madrid-Valencia en el corredor Atlántico Mediterráneo que une Lisboa con Madrid y Valencia, ni el eje Zaragoza-Sagunto en el corredor Cantábrico Mediterráneo, que permitiría la salida por el Cantábrico de todos los productos que diariamente entran al puerto de Valencia del resto de Europa. Y, segundo, le pido a la Comisión que acepte las enmiendas que voy a presentar en este Parlamento para corregir dicha situación.